Si ces accords donnent justement un cadre juridique pour organiser, sous des conditions précises et strictes, la facilitation des visas et les procédures de réadmission, cela ne doit pas se confondre avec la nécessité absolue, qui est pour nous de définir les termes et les contours d'un droit d'asile européen par ailleurs. Pour conclure, je crois que cette politique est un petit peu comme le Janus bifrons. Nous avons parlé politique et technique. Pour moi, le Janus Bifrons c'est deux profils qui constituent un seul visage, entre le technique et le politique. Il y a le visage technique, celui des procédures, celui des conditions de droit et de respect, mais aussi le profil politique, qui est caractérisé ça été dit par certains de mes collègues par l'approfondissement, la coopération, l'ouverture de l'Union vers des pays tiers, un signal de nos valeurs, mais il s'agit aussi de marquer une forme de réponse à la volonté des Européens de cette ouverture. Je voudrais dire, pour conclure, qu'il faut bien équilibrer ces éléments et qu'il faut tout faire pour les expliciter à nos concitoyens.